Car de deux choses l'une soit l'Italie, l'Allemagne et la France se reconnaissent pleinement dans les positions articulées par la Commission au sein du G7 à l'avenir auquel cas il suffirait d'un seul représentant européen à cette table soit les acteurs divergent sur des questions à l'ordre du jour, ce qui entamerait sérieusement la crédibilité de notre Union.